Pane předsedající, při hodnocení nesmíme zapomínat, že stejně jako se snažíme o objektivní hodnocení situace ve vlastních zemích, zaslouží si i naši partneři či sousedi naprosto stejný přístup. Jako lékař chci připomenout, že násilí zůstává násilím, ať se děje kdekoliv. Je v rozporu s našimi společnými hodnotami. Měli bychom se snažit, aby těm, kteří se v součastné době nacházejí ve vězení, byly zajištěny odpovídající podmínky z hlediska zdravotního a důstojného zacházení, a to kdekoliv na světě. Nově ustanovené shromáždění Euronest by mělo sloužit jako nástroj výměny a spolupráce. V případě Běloruska, díky přijatým opatřením, není možné naplňovat tento záměr v plném rozsahu. Celkový výsledek rozhodnutí znamená porušení Pražské deklarace a zpomalení možných pozitivních změn ve vzájemné spolupráci. Naše úsilí je zaměřeno na vytvoření jednotné Evropy, kterou si zaslouží především mladí lidé, a to i v Bělorusku. Proto bychom měli přehodnotit svůj postoj, zda restrikce jsou správným nástrojem k tomu, aby nás občanská společnost v Bělorusku vnímala jako skutečné přátele.

Tato katastrofa postihla především běloruský národ a znemožnění účasti na oficiálním pietním aktu Bělorusům považuji za urážku tohoto národa. Ještě jednu poznámku ke kolegovi Tannockovi. Já vím, že je těžké mluvit rychle v angličtině.

Zkuste příště mluvit rychle v jazyce Johanna von Goetheho, možná Vám budeme rozumět lépe. Říkám to jako Čech.